Cent mille travailleurs en meurent chaque année, alors que tous les cancers liés au travail peuvent être évités. Nous pouvons, certes, être fiers de cet accord qui permet justement de protéger des millions de travailleurs exposés chaque jour à des substances particulièrement toxiques, comme le chrome VI ou les poussières de bois. Fiers parce que nous offrons, enfin, dans cette révision de la directive 2004, la possibilité d'une surveillance prolongée, même après l'exposition d'un travailleur ou d'une travailleuse à une substance, car le cancer se déclare souvent plusieurs années après l'exposition.

L'objectif formulé d'étendre la directive à plus de 50 nouvelles substances est encore loin d'être atteint onze substances dans le premier volet en faveur duquel nous voterons demain, seulement cinq dans le deuxième proposé récemment, sans même les vapeurs diesel auxquelles sont confrontés trois à quatre millions de travailleurs chaque année.